C'est une raison de plus pour souligner la nécessité, pour l'Union européenne, de retrouver le chemin d'une croissance forte, soutenable et inclusive. On ne peut réduire le débat sur les inégalités à des considérations purement économiques et sociales. Les inégalités fragilisent aussi notre démocratie et le projet européen qui, pour rappel, a notamment pour ambition de faire converger les économies des différents États et d'entraîner aussi une harmonisation des conditions sociales.

À ce propos, je voudrais insister sur quatre éléments. Le premier, c'est l'emploi, la création d'emplois durables et décents, d'emplois soutenables.

Et enfin, j'attends que le pilier des droits sociaux permette une réelle convergence vers le haut.